Domnievam sa však, že v kontexte prijatia Lisabonskej zmluvy je žiaduce prehodnotiť právny základ návrhu nariadenia, ktorý musí zohľadniť nové právomoci aj Európskeho parlamentu v oblasti ochrany verejného zdravia.

b Zmluvy o fungovaní Európskej únie, poskytuje práve ten právny základ návrhu, keďže priamym cieľom opatrení prijatých na tomto základe je ochrana verejného zdravia, čo platí v prípade citujem stanovenia najvyšších povolených úrovní kontaminácie v potravinách a krmivách.